Hvala za besedo. Pozdravljeni še enkrat. SAB predlagane spremembe in dopolnitve javnega Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti podpira. Same spremembe so povezane z izvajanjem družinskega zakonika, katerega določbe se bodo pričele uporabljati petnajstega četrtega. Torej naslednji mesec. sistem rejništva v Sloveniji dobro deluje. So pa vsakršne spremembe na voljo, seveda, dobrodošle. Kakor je bilo že povedano je v rejništvu pri nas devetsto otrok, posameznikov, k rejniški, z rejniško, dejavnostjo pa opravlja okoli šeststo štirideset. V Sloveniji zato praktično ni sirotišnic . In to je velika zadeva. Otrokom z z rejništvom zagotavljamo nadomestno družino. družina je namreč osnovna celica družbe, ki naj bi družinskim članom omogočila varno, varnost, toplino, ljubezen in harmonične medsebojne odnose. Družina predstavlja platformo za osnovne vzorce vedenja, ki naj bi jih otroci ponotranjili in kasneje prinesli tudi na svoje potomce. Pri tem je ključno, da je vzgoja ustrezna, saj so vzgojne vrednote temelj otrokovega nadaljnjega življenja in prilagajanja družbi. Na žalost nekateri otroci ostanejo brez družine ali pa živijo v nefunkcionalni družini, ki otroku ne nudi potrebne varnosti in ne omogoča osnovne biološke, duševne in socialne potrebe. To seveda negativno vpliva na te na, na te otroke, ki v najšibkejšem, najranljivejšem obdobju. Takrat otroci še nimajo razvitih obrambnih mehanizmov, s katerimi bi se lahko ubranili teh škodlji- vih vplivov. Predlog sprememb zakona prinaša tudi pravno podlago za večjo fleksibilnost in tudi možnost podaljšanja bivanja v rejništvu tistim, ki , ki po polnoletnosti in zaključku šolanja aktivno iščejo zaposlitev in nimajo druge možnosti bivanja. S tem jim bo olajšano reševanje tako stanovanjskih kot zaposlitvenih problemov. Rejništvo je, kakorkoli pogledamo, izredno zahteven proces, ki pri nas na srečo dobro deluje. In verjamemo, da bo s predlaganimi spremembami še bolje. Gre namreč za proces, od katerega je odvisna nadaljnja kakovost življenja otrok in mlajših odraslih na prehodu v samostojno življenje. V poslanski skupini SAB zato menimo, da novela ustrezno naslavlja nekatere šibkosti, ki se kažejo v v, v praksi, zato bomo predlog zakona soglasno podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče ...